Na sliki je ženska, mlajša, ima blond lase in tudi svetle obrvi. Nosi ličila. njen obraz je kar okrogel, ima valovito pričesko, v njej so tudi metulji. ima zelo gladko svetlo polt, njenih ušes ne vidimo, in večje oči. Na sliki je ženska, mlajša oziroma srednjih let. Je temnopolta. Ima bujno pričesko črne barve, prav tako tudi ozke tanke, obrvi. nosi uhane, malo se nasmiha. Ima malo širši nos in tudi nosi nekaj ličil. Na sliki je ženska, svetlopolta, mlajša oziroma srednjih let. Ima dolge rjave lase, malo razmršeno pričesko. Ima tudi temne tanke obrvi in temne oči, temno rjave barve. predvsem ima zelo širok nasmešek, kaže tudi zobe in nosi ličila, predvsem rdečo šminko. Na sliki je mlajša ženska, svetle polti. Ima srednje rjave lase in tudi, rjave obrvi. Ima bolj zelenkasto barvo oči. Ima tudi zelo lepo polt, ne nosi, ne izgleda, kot da nosi ličila, malo tanjšo zgornjo ustnico in zelo lep proporcionalen obraz. Na sliki je mlajši moški temnejše polti. Ima temno rjavo kratko pričesko, malo skravžano, skodrano. Prav tako ima malo večje temno rjave obrvi ter temno rjave oči, malo večji nos, je obrit, ima pa velik nasmešek, kaže zobe. Na sliki je mlajši moški, temnopolt. Ima zelo kratko pričesko črne barve, ima tudi malo brade in brkov, kratko pristriženih. Ima tudi črne obrvi in zelo temne oči, zelo širok nos, manjša ušesa, se pa smeji in kaže zobe. Na sliki je mlajši moški svetle polti. Ima daljšo pričesko, nekaj med ravnimi in skodranimi lasmi, ampak mu segajo do ramen. Ima temno rjave oči, malo krajši nos, ustnice stisnjene skupaj in je obrit. Na sliki je starejši moški. Ima malo manj las, kar pa mu jih je ostalo, so bele, sive barve. Prav tako ima bele oziroma sive brke in brado. Ima nekaj gub na čelu ter manjše modre oči, malo večji nos, štrleča ušesa in se nasmiha. Tako da tudi vidimo njegove zobe. Na sliki je moški srednjih let, verjetno azijskega porekla. Ima, kratko črno pričesko, ravne lase, zelo temne oči, malo manj izrazite obrvi, ampak to še vseeno širok nos. se pa smeji. Na sliki je mlajši moški svetle polti. Ima zanimivo pričesko, krajšo, blond barve oziroma svetlo rjave s prameni, pobarvano in narejeno navzgor. Ima tanke svetlejše obrvi ter tudi svetlo barvo oči, rjavozeleno. Je kratko pobrit, ima kratke brke in brado ter zelo lepo polt.